Deze onderhandelingen lopen nog, en ook een akkoord is absoluut nog niet in zicht.

Er is uiteraard een groot verschil tussen geld mee mobiliseren en zelf financieren.

Het fonds dreigt al zo'n gevaarlijke grabbelton te worden die de lidstaten verdeelt. We zijn absoluut voor een circulaire economie, maar tegen het recycleren van beloftes en geld. We lopen niet warm voor creatieve boekhouding en zeker niet voor financiële avonturen. We willen inzetten op innovatie en concrete, werkbare actie.